Je rappelle que le Parlement a été uni dans la discussion de bout en bout et que c'est le Conseil, aujourd'hui, qui fait défaut par une minorité de blocage, d'ailleurs extrêmement réduite.

Je crois que, démocratiquement, il est tout à fait normal que le Parlement se prononce sur une première lecture. Autrement, nous aurions fait ce travail en commun pour pas grand chose, ce qui serait bien dommage, puisque le Parlement était solidaire de tout cela.